Israël is een technologisch land met een geweldige industriële structuur die het land maakt tot de technologische parel van het Midden Oosten.

Het is qua certificering en standaardisatie volledig te vergelijken met westerse landen. Alleen daarom al is dit protocol natuurlijk van enorm belang voor de EU. Het enorme potentieel van hoogstaande producten uit Israël komt zo meer binnen het bereik van de Europese burgers. Het is niet voor niets dat alle computers op de wereld wel iets Israëlisch in zich hebben en dat het online contact houden met elkaar er nooit was gekomen zonder de Israëlische computerindustrie. Een andere reden om de handelsbetrekkingen met de joodse staat Israël aan te halen is natuurlijk haar niet aflatende strijd tegen terreur uit de Gazastrook en terreur in Israël zelf. Dagelijks worden Qassam raketten afgevuurd naar Israëlische burgers en kinderen en vrouwen, en in Judea en Samaria worden joodse inwoners met brandbommen bestookt. Voorzitter, verder zou ik nogmaals de Commissie willen vragen om Jeruzalem te erkennen als enige en ongedeelde hoofdstad van de joodse staat Israël en de Commissie te verzoeken om de EU ambassade daar te vestigen waar zij thuishoort, in Jeruzalem, dat van oost tot west Israëlisch is en moet blijven.